Účasť záujmových skupín a lobistov na tvorbe politiky Európskej únie neustále narastá.

Ešte výraznejší je nepomer medzi uvedenými skupinami v oblasti finančných zdrojov, ktorými disponujú. Finančná loby poskytuje svojim reprezentantom na presadzovanie jej záujmov 30 násobne viac prostriedkov, ako sú možnosti občianskych organizácií alebo odborov. Z uvedenej kvantifikácie je zrejmé, že materiálne možnosti záujmových či lobistických skupín môžu vážne deformovať naše demokratické prostredie. Preto musíme čo najdôslednejšie monitorovať aktivity lobistov v európskych inštitúciách a rozšíriť okruh informácií a osôb, ktoré budú podliehať evidencii v registri transparentnosti. Len precízne pravidlá vymedzujúce priestor na korektnú komunikáciu predstaviteľov Európskej únie so záujmovými skupinami môžu prispieť k eliminácii rizika deformácie demokratického prostredia v Únii.